Wir wissen, wo das hinführen kann.

Sollten sich also weiterhin islamische Fundamentalisten, islamische Kämpfer am syrischen Aufstand beteiligen und den sogar für sich vereinnahmen, wäre es eine Katastrophe für die demokratischen und liberalen Oppositionskräfte im Lande.